Tanto el anuncio de Trump como el supuesto incumplimiento por parte de Rusia, desarrollando el misil Novator 9M729, suponen un deterioro del régimen de control de armas en el espacio euroatlántico que durante décadas ha propiciado la paz y la estabilidad. En los últimos años, la Unión, a través de las diferentes estrategias de seguridad presentadas, así como de su liderazgo en las negociaciones e implementación del acuerdo nuclear con Irán, ha mostrado su capacidad para ser un actor internacional de referencia en políticas de desarme y no proliferación. Las tensiones entre Estados Unidos y Rusia en el ámbito del INF pueden devolvernos al pasado, cuando la carrera armamentística era una constante fuente de peligros y tensiones internacionales. Citando a Gorbachov, todo acuerdo para el desarme nuclear debe mantenerse para salvar la vida de la Tierra. Es necesario que la Unión siga impulsando las políticas de no proliferación y se haga un sitio como actor de referencia. Si los Estados Unidos y Rusia quieren ejercer la irresponsabilidad, la Unión tiene que saber actuar en la escena internacional para evitar la guerra fría, o no tan fría.